það er löngu ljóst að samgöngumál vestmannaeyja eru í lágmarksleysi fyrir síðustu kosningar voru allir stjórnmálaflokkar allir sammála um að samgöngumál vestmannaeyja yrðu að hafa forgang

eftir útboðsgögnum þann átjánda tíunda tvö þúsund og sjö kemur fram með leyfi forseta að fyrsta ferð í bakkafjöru samkvæmt samningi er áætluð á tímabilinu fyrsta júlí tvö þúsund og tíu til fyrsta júlí tvö þúsund og ellefu tíminn líður hratt og brátt kemur vor en ekkert bólar enn þá á lausn þó vitað sé að hinn gamli sextán ára herjólfur sú happafleyta annar ekki eftirspurn á siglingaleiðinni vestmannaeyjar vestmannaeyjar bæjarstjórn vestmannaeyja hefur margítrekað beiðni sína um úrbætur nú síðast tólfta febrúar á fundi í bæjarráði þar sem bæjarráðið leggur áherslu á að unnið verði eftir samþykktum vestmannaeyjabæjar þar segir meðal annars með leyfi forseta bæjarráð samþykkir að óska eftir því að viðbótarferðir verði á nóttunni alla föstudaga frá sjötta júní til tuttugasta og níunda ágúst tilvitnun lýkur þakka skal það sem áunnist hefur en meira þarf til svo þjóðvegurinn á milli lands og eyja virki líkt og aðrir þjóðvegir því hef ég leyft mér að flytja eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra hvernig hyggst ráðherrann bæta samgöngur á sjó til og frá vestmannaeyjum þar til bakkafjöruhöfn verður tilbúin